Panie Przewodniczący! Dobrze, że mamy tę rezolucję i że skupia się ona na organizacjach pozarządowych. Bez organizacji pozarządowych nie istnieje społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie musi się organizować. I w tych organizacjach pozarządowych, które działają ponadnarodowo, np. sprawa pokoju, czyli temat, którym zajmuje się Memoriał, jest tematem ponadnarodowym. W związku z tym zdarza się też, że finansowanie jest ponadnarodowe, i używanie słowa agent w stosunku do wspaniałej pracy, którą te organizacje wykonują, agent z przymiotnikami i rzeczownikami i co kto chce, jest ohydnym pomówieniem, wstrętnym kłamstwem i obrzydzaniem tego, co jest najważniejsze w demokracji zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Już Stalin mówił, że kłamstwo powtórzone 100 razy staje się rzeczywistością, wchodzi w głowy.